Hvala lepa za besedo. Spoštovani minister! Že v preteklem mandatu sva se srečala z isto problematiko dostopnosti, do poštnih storitev, ki v bistvu, racionalizacija poslovanja in zapiranja poštnih poslovalnic, se v bistvu nadaljuje in dostopnost do poštnih storitev je zaradi tega marsikomu tudi ogrožena. Težko je razumeti, da njeno poslovanje Pošti Slovenije dopušča prevzemanje drugih gospodarskih družb, medtem ko se število poslovalnic zmanjšuje. Pri tem se moramo zavedati, da je obstoj poštne poslovalnice v kraju ne pomeni le dostopa do poštnih storitev, poštna poslovalnica pomeni tudi ključno javno storitev, ki prebivalcem, zlasti manjšim na obrobju kraja pomeni jasen znak enakopravne obravnave in dokaz, da se njihov kraj nahaja na, zemljevidu. Že pred, letom oziroma dvema letoma ste mi odgovorili, da je Pošta Slovenije gospodarska družba. Tukaj se strinjava. In za svoje prihodke tekmuje na trgu. Tekmuje s tekmeci, ki pa jim ni potrebno skrbeti za javni interes in jim ni potrebno zagotavljati poslovalnic in prisotnosti tudi v odročnih krajih, ki se lahko navsezadnje odločijo, da v določenih, primerih oziroma določenih storitev na nekem območju pač ne bodo ponujali. Pošta Slovenije je in mora biti drugačno podjetje. Skladno s strategijo upravljanja kapitalskih naložb države je uvrščena med strateške naložbe. To pomeni, da zanjo ne veljajo in ne morejo veljati vsi argumenti o navadni gospodarski družbi, in pravni osebi zasebnega prava. Dobro se zavedam tudi tega, da so tržni pritiski, katerim je izpostavljena Pošta Slovenija, in razumem, da mora stalno racionalizirati in se prilagajati svoje poslovanje. A vendar se ni mogoče znebiti občutka, da se vse ne izvaja v korist malih ljudi, ki le živijo na obrobju. Zapiranje poslovalnic se izvaja predvsem v odročnejših krajih, kjer primanjkuje tudi drugih javnih storitev in kjer prostotržni izvajalci nimajo interesa, da bi nadomestili primanjkljaj, ki ga s seboj prinese ukinitev poštne poslovalnice. Če je že mogoče nekako razumeti, da je potrebno prilagoditi mrežo poslovalnic, pa vsekakor ni mogoče doumeti, čemu se ukinjajo izven, samih, večjih centrov. Da v samih centrih ta tega ni, možno. Zapirajo se torej poslovalnice, ki so edine v kraju, medtem ko se v krajih, ki imajo več poslovalnic, njihovo število ne zmanjšuje. zato se ne morem znebiti tudi občutka, da se Pošta Slovenije reorganizacije lotila bolj po liniji najmanjšega odpora in skladno s sebičnimi interesi lastnika, namesto da bi pred očmi imela, ljudi, zaradi katerih je bila ustanovljena. Zato vas minister, sprašujem. Kaj boste kot pristojni minister storili, da Pošta Slovenije preneha z zapiranjem poštnih poslovalnic v manjših krajih izven urbanih centrov? Hvala lepa. Gospod minister ...